Spoštovani, kolikor nas je še, spoštovani minister. Slovenija nima enotnega enotno urejenega celovitega sistema dolgotrajne oskrbe. O tem je bilo v prejšnjem tednu veliko govora na dveh sejah odbora, tudi sejo državnega zbora in tudi drugače je bilo o tem veliko govora. To ne pomeni, da vseh storitev ni, ampak so razpršene po raznih sistemih, in v zdravstvu, pokojninski in invalidskem zavarovanju, do socialnih, služb in družinske politike. V Zakonu o dolgotrajni oskrbi, s katerim bi opredelili in poenotili, tudi glede na smernice Evrope, sistem storitev in ukrepov, namenjenih osebam, ki so zaradi različnih razlogov dlje časa ali trajne trajno odvisni od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih nenih opravil, se pogovarjamo že kar dobro desetletje. V tem času je tudi prišla pristojnost za pripravo zakona z enega ministrstva na drugo, kar sigurno ni prispevalo k možnosti, da pripeljemo ta zakon do take stopnje, da gre v postopek in v sprejem. Spoštovani minister, verjamem, da je Zakon o dolgotrajni oskrbi še vedno prioriteta ministrstva in zato vas sprašujem, kdaj bo ministrstvo pripravilo omenjeni zakon in ga poslalo v postopek in sprejem. Na mizi imamo tudi počasi tudi Zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju in vse to je, povezano. Enostavno vas sprašujem, da nam poveste časovnico. Hvala lepa.